Es kommt dasselbe Abstimmungsverfahren zur Anwendung wie in den vorangegangenen Abstimmungsrunden es ist allen Kolleginnen und Kollegen ausreichend bekannt. Die Abstimmungen über die Billigung der Zuweisung neuer Zuständigkeiten des Exekutiv Vizepräsidenten der Kommission Valdis Dombrovskis und die Billigung der Ernennung von Mairead McGuinness zum Mitglied der Europäischen Kommission finden in geheimer Abstimmung statt. Die Mitglieder geben ihre Stimme in herkömmlicher Weise ab, allerdings ist aus dem Stimmzettel, den sie erhalten und unterschreiben müssen, nicht ersichtlich, wie sie abgestimmt haben, sondern nur, dass sie abgestimmt haben in diesen beiden Fällen.

Die Ergebnisse dieser Abstimmungsrunde werden